fyrir atkvæði mínu og í því sambandi segja að hér hefur minni hluti þings þeir flokkar sem kjósendur höfnuðu í kosningum síðasta vor tekið þetta þing í gíslingu hér er skipulagt málþóf í gangi þar sem þingmenn eru meðvitaðir að gera lítið úr þessum ræðustól sem ég stend í og er með orðið með skipulögðu málþófi þar sem menn skipta sínum ræðutíma og andsvörum niður í exelskjölum til að standa vaktina lúkning icesave er forsenda fyrir því að við getum haldið áfram endurreisnarstarfinu sem við vorum kosin til og við viljum

að ná lúkningu í þessu máli til að geta haldið áfram endurreisnarstarfinu og þess vegna eigum við ekki að taka þing starfsmanna í gíslingu